Excusez moi, mon cher Daniel, de vous contredire, parce que la commission des affaires constitutionnelles s'est posé la question il y a fort longtemps une fois le débat terminé, cela ne veut pas dire immédiatement après la fin du débat.